Domnule Președinte, subiectul este extrem de important și, cred că toți conștientizăm, abuzul sexual și toate lucrurile îngrozitoare care se întâmplă cu copiii ne fac să ne gândim ce se poate face. Aș vrea să vă întreb, stimată colegă, dacă credeți că asociația despre care vorbea domnul comisar, finanțată de Comisie, asigură în același timp și siguranța datelor, având în vedere că monitorizează și are la îndemână datele de pe Internet ale celor care sunt monitorizați. Dacă credeți că această asociație finanțată de Comisie prezintă și siguranță și garanția datelor personale?